virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar lögum um félagslega aðstoð lögum um sjúklingatryggingu lögum um heilbrigðisþjónustu lögum um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun aldraðra við myndun núverandi ríkisstjórnar var samþykkt að vinna að einföldun og nútímavæðingu stjórnsýslunnar aukinni notkun á upplýsingatækni til að bæta opinbera þjónustu auka skilvirkni og einfalda samskipti milli almennings og stjórnvalda stefnan er að gera ríkisrekstur markvissari og með þetta að leiðarljósi hefur ríkisstjórnin tekið ákvörðun um breytingar á verkaskiptingu milli ráðuneyta með það fyrir augum að skipa skyldum málaflokkum undir eina stjórn var lögum um stjórnarráð íslands breytt í þessu skyni á síðasta löggjafarþingi í tengslum við þá lagabreytingu voru boðaðar breytingar á verkaskiptingu heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins og nöfnum ráðuneyta breytt í samræmi við fyrirhugaðan tilflutning verkefna

í fyrsta lagi er lagt til að með breytingum á lögum um almannatryggingar lögum um félagslega aðstoð og lögum um sjúklingatryggingu verði hlutverki tryggingastofnunar ríkisins skipt upp og lífeyristryggingar almannatrygginga og félagsleg aðstoð ríkisins flytjist frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytisins slysa og sjúkratryggingar almannatrygginga og sjúklingatrygging verði hins vegar áfram undir yfirstjórn heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins lögð er áhersla á að þeir aðilar sem njóta þjónustu tryggingastofnunar daglega að skipta við stofnunina muni ekki finna mikið fyrir breytingum á meðan þær standa yfir en þess að sjálfsögðu vænst að þegar til lengri tíma er litið muni allir njóta bestrar þjónustu í öðru lagi er með þessu frumvarpi lagt til að með breytingum á lögum um málefni aldraðra og lögum um heilbrigðisþjónustu verði yfirstjórn öldrunarmála færð frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis í þessu felst að yfirstjórn þjónustu við aldraða annarri en heilbrigðisþjónustu færist til félagsmálaráðuneytisins frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta virðulegi forseti ég vil nú gera nánari grein fyrir þeim meginbreytingum sem þetta frumvarp felur í sér og víkja fyrst að tryggingastofnun ríkisins og þeim breytingum se þar er gert ráð fyrir tilgangur þess að skipta upp verkefnum tryggingastofnunar ríkisins er tvíþættur hann snýr í fyrsta lagi að einföldun og nútímavæðingu stjórnsýslunnar sem lýtur að því að auka skilvirkni og skilgreina betur hvernig stjórnvöld ætla að standa að framkvæmd flókinna verkefna hann snýr í öðru lagi að því hvernig stjórnvöld hyggjast bæta og einfalda samskipti milli notenda og stjórnvalda hér verður að huga að því að hagsmunir notenda eru ekki alltaf best borgið með kerfi sem er einfalt í framkvæmd einföldum kerfa hættir til að gerast á kostnað einstaklingslegrar þjónustu en þegar velferðarþjónusta er veitt þarf að taka tillit til einstaklingsbundinna þarfa og aðstæðna notenda eitt er að skipuleggja hina tæknilegu innviði kerfisins annað er að einfalda aðgengi notenda að kerfinu það þarf einfalt viðmót að flóknu kerfi eins og karl steinar guðnason fráfarandi forstjóri tryggingastofnunar ríkisins komst að orði í nýlegu erindi að einfalda viðmót á flóknu kerfi er einmitt sú áskorun sem nútímavæðing stjórnsýslunnar er að fást við hvarvetna innan opinberrar þjónustu er nú leitast við að mæta notendum með einstaklingsbundnum lausnum með því er átt við að mæta einstaklingnum þar sem hann er hverju sinni þessi stefna og stefna ríkisstjórnar um að auka valfrelsi notenda kallar á sveigjanlegar og fjölbreytilegar lausnir einföld útfærsla á framkvæmd slíkra lausna liggur ekki alltaf fyrir það sést best í heimi upplýsingatækninnar þar sem kerfin eru sífellt að verða notendavænni en innviðirnir það er vélbúnaðurinn og hugbúnaðurinn eru að sama skapi flóknari í opinberri þjónustu á að leita markvissra leiða til að mæta margbreytilegum þörfum notenda það er með öðrum orðum skylda stjórnvalda að þróa innviði opinberrar þjónustu og nýta sér þær bestu fáanlegu þekkingu hverju sinni í leit að einföldu viðmóti á flóknum kerfum þetta er jafnvægislist sem er óvíða vandasamari en einmitt í heilbrigðis og tryggingakerfi hins opinbera þau skref sem hér eru stigin í átt til nútímavæðingar hinnar íslensku stjórnsýslu marka tímamót hér er verkþáttum tryggingastofnunar ríkisins skipt upp og hlutverk skilgreind nánar hlutverk tryggingastofnunar ríkisins í stjórnsýslunni hefur í meginatriðum verið tvenns konar í fyrsta lagi hefur stofnunin annast framkvæmd á þeirri stefnu stjórnvalda hverju sinni sem felur það í sér að bæta tekjutap eða tekjumissi sem landsmenn kunna að verða fyrir vegna aldurs slysa og sjúkdóma þetta hefur stofnunin gert með framkvæmd lífeyristrygginga það er elli og örorkulífeyris tengdra bóta styrkja og greiðslna þetta hlutverk fellur undir félagslegt öryggi almannatryggingakerfisins í öðru lagi hefur stofnunin annast framkvæmd á þeirri stefnu stjórnvalda hverju sinni sem felur það í sér að veita aðstoð þegar landsmenn verða fyrir sjúkdómum eða slysum stofnunin hefur meðal annars framkvæmd slysa og sjúkratryggingar og fellur það hlutverk hennar undir sjúkratryggingar og slysatryggingar almannatryggingakerfisins tryggingastofnun ríkisins sem jafnframt annast framkvæmd sjúklingatryggingar en það er sérstakt verkefni sem stofnuninni hefur verið falin með sérlögum og sjúklingatryggingu númer hundrað og ellefu tvö þúsund hlutverk tryggingastofnunar ríkisins hefur því verið hvort tveggja í senn að tryggja félagslegt öryggi og stuðla að heilbrigði landsmanna jafnræði og mannréttinda og mannúðarsjónarmið eru þau grundvallargildi sem stefna í þessum málaflokkum byggir á allir þættir innan stjórnsýslunnar það er stefnumótun framkvæmd og eftirlit hafa hins vegar gert og gera reyndar í vaxandi mæli kröfur til mismunandi þekkingar innan hvers málaflokks stefnumótun í báðum málaflokkum þarf að byggja á forustu með skýra sýn kröfur og væntingar í nútímasamfélagi og þróun þekkingar hafa gert það að verkum að hvor málaflokkur um sig krefst tiltekinnar sérþekkingar einnig gera báðir málaflokkar hvor á sína vísu kröfu til sérhæfðs eftirlits það er eftirlits sem beinist að notendahópum sem eru í afar ólíkri stöðu gagnvart stofnuninni með því að skipta hlutverkum tryggingastofnunar ríkisins upp geta stjórnvöld skipað hvorum málaflokki um sig undir eigin yfirstjórn slíkt gefur kost á að skyggna betur markmið hlutverk og verkefni hvers málaflokks skýra tengsl þeirra við aðra málaflokka svo sem skattkerfið og félagslega þjónustu og gera stjórnsýslu þeirra gegnsærri og aðgengilegri fyrir notendur hvor málaflokkur um sig fær skýra pólitíska leiðsögn og sýn sérþekking með framkvæmd eykst og ábyrgðar og eftirlitskerfið verður einfaldara þannig má ná fram markvissari vinnubrögðum og auka skilvirkni um leið og þess er gætt eins og áður sagði að tryggja einfalt viðmót á flóknu kerfi virðulegi forseti markmið með þessari breytingu verkaskiptingar er tvíþætt annars vegar að leggja grunninn að skipulagi innan heilbrigðiskerfisins sem samhæfir það verklag sem þarf til að gera hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu skilvirkara gagnvart þeim sem þjónustuna veita það verður gert með því að starfrækja sérstaka stofnun undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra sem hefur meðal annars það hlutverk eins og segir í átjándu grein frumvarpsins að annast kaup greiðslur og samninga um heilbrigðisþjónustu þar mun verða byggt á kostnaðargreiningu heilbrigðisþjónustunnar og mismunandi greiðslufyrirkomulagi beitt til að ná settu markmiði hverju sinni gert er ráð fyrir að heilbrigðisstofnanir fái fjármagn í auknum mæli í samræmi við fjölda verka og fjármagn mun fylgja sjúklingum fyrirkomulag þetta kallast aðskilnaður kaupenda og seljenda innan heilbrigðisþjónustu og er þekkt í flestum vestrænum ríkjum og reyndar mjög útbreitt innan ríkja sem eru aðilar að efnahags og þróunarstofnun evrópu o e c d þess má geta að í svíþjóð hófu yfirvöld útfærslu á þessu fyrirkomulagi í byrjun síðasta áratugar útfærsla á fyrirkomulagi sem þessu er breytilegt eftir ríkjum og ræður þar mestu mannfjöldi og stýring það er hvort landsvæði héruð eða sveitarfélög hafa ein tekjustofn eða ekki vegna fámennis á íslandi fer best á því að þessi þáttur heilbrigðiskerfisins verði á einni hendi og verði hjá þessari nýju stofnun sem starfa mun undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra í stofnuninni mun sameinast á einum stað öll sérþekking sem lýtur að kostnaði og kostnaðargreiningu í heilbrigðisþjónustu stofnunin mun fyrir hönd ríkisins annast kaup og greiðslur á heilbrigðisþjónustu gert er ráð fyrir eins og áður sagði að nánar verði kveðið á um skipulag

hins vegar er markmið með umræddri breytingu á verkaskiptingu það að gera almannatryggingakerfið auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi og einfalda þannig þjónustu við almenning samspil skatta bóta úr lífeyristryggingu greiðslu úr lífeyrissjóðum og atvinnutekna einstaklinga verður skoðuð sérstaklega til að tryggja meiri sanngirni og hvetja til tekjuöflunar og sparnaðar vinna við þetta hefur þegar hafist í félagsmálaráðuneytinu og mun í upphafi næsta árs hafist handa við að hrinda breytingunum í framkvæmd gert er ráð fyrir að tryggingastofnun ríkisins færist undir félags og tryggingamálaráðuneytið og að stofnunin verði rekin með óbreyttu sniði eigi lengur en til fyrsta september tvö þúsund og átta þá er gert ráð fyrir eins og áður sagði að lífeyristryggingar almannatrygginga og félagsleg aðstoð ríkisins mun til framtíðar verða undir yfirstjórn félags og tryggingamálaráðuneytisins en sjúkra og slysatryggingar og sjúklingatrygging sem eru meðal núverandi verkefna tryggingastofnunar verði áfram á forræði heilbrigðisráðuneytisins að lokum er gert ráð fyrir að úrskurðarnefnd almannatrygginga muni færast undir félags og tryggingamálaráðherra og allar ákvarðanir tryggingastofnunar ríkisins verði áfram til nefndarinnar hvort sem þær varða lífeyristryggingar félagslega aðstoð ríkisins slys og sjúkratryggingar eða sjúklingatryggingu félags og tryggingamálaráðherra hefur ákveðið að leggja fram frumvarp á vorþingi tvö þúsund og átta þar sem nánar verður gerð grein fyrir hlutverki og skipulagi þeirrar stofnunar sem fara mun með þá málaflokka tryggingastofnunar ríkisins sem til framtíðar munu falla undir félags og tryggingamálaráðuneytið auk breytinga á verkaskiptingu ráðuneyta á sviði almannatrygginga er í frumvarpinu lagt til að yfirstjórn öldrunarmála færist frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytisins í þessu felst að þjónusta við aldraða önnur en heilbrigðisþjónusta færi til félags og tryggingamálaráðuneytisins frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta ábyrgð á heilbrigðisþjónustu við aldraða verði hjá heilbrigðisráðuneyti líkt og gildir um heilbrigðisþjónustu við landsmenn almennt samstarfsnefnd um málefni aldraðra sem fer með málefni aldraðra verður skipuð af félags og tryggingamálaráðherra í stað heilbrigðisráðherra nefndin gegnir viðamiklu hlutverki á sviði stefnumótunar í málefnum aldraðra samkvæmt lögum þar sem hún er ráðgefandi fyrir ráðherra og ríkisstjórn á þessum vettvangi og skal jafnframt vera tengiliður milli ráðuneyta stofnana og samtaka sem starfa að málefnum aldraðra enn fremur fer nefndin með stjórn framkvæmdasjóðs aldraðra og gerir tillögu til ráðherra um úthlutun úr honum samkvæmt frumvarpinu mun heilbrigðisráðherra tilnefna einn nefndarmann í samstarfsnefndina því ég tel afar mikilvægt að sýna þann vilja sem er fyrir hendi um nána samvinnu ráðuneytanna þegar kemur að því að móta og skipuleggja áherslubreytingarnar virðulegi forseti verði þetta frumvarp að lögum mun ábyrgð á uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma flytjast til félags og tryggingamálaráðuneytisins þótt ábyrgð á allri heilbrigðisþjónustu í hjúkrunarrýmum faglegri stjórnun og kostnaður vegna hennar verði hjá heilbrigðisráðuneytinu samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu getur heilbrigðisráðherra veitt stofnunum eða öðrum aðilum heimild til að veita heilbrigðisþjónustu sambærilegri þeirri sem veitt er í hjúkrunarrýmum en ákvæði laga um málefni aldraðra samanber einkum ákvæði um útgáfu framkvæmda og rekstrarleyfa skerða ekki umboð heilbrigðisráðherra til að semja um greiðsluþátttöku ríkisins í heilbrigðisþjónustu

sem rekin eru sem hlutur heilbrigðisstofnunar heilbrigðisráðuneytisins þar mun ábyrgð á þjónusturekstri verða alfarið á höndum þess ráðuneytis líkt og verið hefur ég vil undirstrika að lög um heilbrigðisþjónustu veita heilbrigðisráðherra eftir sem áður víðtæka heimild til að semja um greiðsluþátttöku ríkisins vegna heilbrigðisþjónustu jafnvel vegna sambærilegrar þjónustu og veitt er í hjúkrunarrýmum með frumvarpi þessu um rýmkun ákvæða um útgáfu framkvæmda og rekstrarleyfa er ekki gert

hvernig samskiptum við öldrunarstofnanir og greiðslum til þeirra verður háttað í framtíðinni þess má vænta að lagt verði fram frumvarp um frekari breytingu á lögum um málefni aldraðra á vorþingi tvö þúsund og átta virðulegi forseti með þessari breytingu er lagður grunnur að grundvallarbreytingum á þjónustu við aldraða enn og aftur er hér á ferðinni breyting sem færir stjórnina nær nútímanum nútímavæðingin eins og ég kýs að nefna þetta þýðir í þessu samhengi að við skipulag og hönnun á þjónustu við aldraða er gert ráð fyrir að réttindi og skyldur fari saman og myndi þannig hornsteininn í samstarfi hins opinbera aldraða einstaklinga og fjölskyldum þeirra um að tryggja sjálfstæði og velferð í lífi hvers og eins nútímavæðing opinberrar þjónustu gerir enn fremur ráð fyrir að skýrt se kveðið á um skiptingu ábyrgðar hverju sinni þannig er til dæmis gerður skýr greinarmunur á fjármögnun þjónustunnar og framkvæmd hennar það er hver sé kaupandi greiðandi og hver sé seljandi og hver sé og undir hvaða kringumstæðum notandi skuli einnig vera með beinum hætti kaupandi greiðandi þjónustunnar og hver eftirliti með framkvæmd þjónustunnar skuli háttað hér munu sveitarfélög hin nýja stofnun innan heilbrigðiskerfisins og einstaklinga sjálfir koma greiðslum fyrir þjónustu eftir aðstæðum hvers og eins

í langtímaumönnun felist því þjónusta og umönnun úti í samfélaginu hvort heldur í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði þjónustuíbúðum eða vernduðum leiguíbúðum sveitarfélaga svo og þjónusta og umönnunar á dvalar og hjúkrunarheimilum þjónusta við aldraða verði þannig samfelld og heildstæð hvar sem hún er veitt hverju sinni fjárhagsleg ábyrgð og greiðslufyrirkomulag þjónustu verði ekki til þess að rjúfa þá samfellu virðulegi forseti ákvæði frumvarpsins fela í sér orðalagsbreytingar sem eru tilkomnar vegna þess að málaflokkar færast á milli ráðuneyta verður nú gefið yfirlit yfir helstu breytingar sem felast í frumvarpinu

áfram um framkvæmd ákveðinna mála í umboði heilbrigðisráðherra í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað um breytingar á lögum númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö um félagslega ábyrgð í ljósi þess að lögin flytjast undir félags og tryggingamálaráðherra í þriðja kafla frumvarpsins er fjallað um breytingu á lögum númer hundrað og ellefu tvö þúsund um sjúklingatryggingu til þess að samræma lagaákvæði breytingum og nafni heilbrigðis og tryggingamálaráðherra í heilbrigðisráðherra í ákvæði til bráðabirgða kemur fram að tryggingastofnun ríkisins annist framkvæmd sjúklingatryggingar í umboði heilbrigðisráðherra í fjórða kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu í ákvæði til bráðabirgða er kveðið á um að sett verði á fót stofnun undir yfirstjórn heilbrigðisráðherra

í fimmta kafla frumvarpsins er gerð grein fyrir þeim breytingum sem verða að lögum um málefni aldraðra í samræmi við yfirfærslu málaflokksins til félags og tryggingamálaráðuneytisins og þá verkaskiptingu sem ákveðin hefur verið milli ráðuneyta í sjötta kafla frumvarpsins er lögð til breyting á lögum um eftirlaun til allra vegna flutnings málaflokksins til félags og tryggingamálaráðuneytisins stjórnsýsla stjórnun og skipulag öldrunarmála sem og annarrar opinberrar þjónustu þurfa að taka mið af þeim geysilegu umskiptum sem átt hafa sér stað í samfélaginu almennt og i stjórnun og rekstri opinberra stofnana sérstaklega í lok tuttugustu aldarinnar og skilgreina þar með hlutverk og ábyrgð opinberrar þjónustu í því ljósi fólk á öllum aldri þekking breytt viðhorf og væntingar þrýsta á að starfshættir hins opinbera endurspegli þekkingarsamfélagið í upphafi tuttugustu og fyrstu aldarinnar en ekki reglulegar venjur sem eiga rætur að rekja til upphafs síðustu aldar virðulegi forseti ég